A tím, že pomůžeme integrovat Srbsko do rodiny evropských národů, tím vlastně pomáháme evropské stabilitě. Chtěl bych také říci, že Srbsko je centrální ekonomika Balkánu, čili integrací Srbska stabilizujeme Balkán jako region. Za třetí bych chtěl zdůraznit, že integrací Balkánu a stabilizací Srbska jako centrální země této oblasti pomůžeme vzít půdu pod nohama jakémukoliv šovinismu.

Vojvodina, kterou tady zmiňoval jako odstrašující příklad, je příkladem právě tolerance, protože je tam řada národnostních komunit a i malá česká nebo slovenská komunita se může těšit z toho, že má vlastní školství a má vlastní přístup k médiím. Takže není pravda, že by tam byla diskriminace. Srbsko v poslední době zahájilo odvážný boj proti organizovanému zločinu a také velice ambiciózní soudní reformu.